Komisja Europejska utworzyła fundusze powiernicze mające na celu wsparcie budowy stabilności i przyczynianie się do lepszego praktycznie zarządzania migracjami. Z definicji fundusz powierniczy jest mechanizmem stosowanym w dziedzinie współpracy rozwojowej w celu połączenia znacznych zasobów pochodzących od różnych darczyńców. Unia Europejska przeznaczyła znaczne środki na uruchomienie tych funduszy, ale oczekuje, że państwa członkowskie uzupełnią to wsparcie.